Panie Przewodniczący! Nie może być miejsca w Europie dla przestępców, kryminalistów, terrorystów czy dyktatorów, a paszporty, obywatelstwa, wizy nie mogą być towarem. A że niestety jest to dzisiaj dla kilku krajów Unii Europejskiej olbrzymia gałąź dochodowa, najlepiej pokazują liczby.

wpływy do budżetu tego kraju wyniosły ponad 1 mld euro.

Są dostępne raporty, chociażby stacji Al Dżazira, opisujące, jak łatwo i bezproblemowo przestępcy, w tym również osoby związane z Państwem Islamskim, przenikają w ten sposób do państw członkowskich.

A takie kwoty w wypadku tych państw wydawane były, aby nabyć obywatelstwo pozwalające podkreślam na swobodne poruszanie się po całej Unii.